Madame la Présidente, à vouloir tout réglementer en même temps, on finit par rendre la réglementation incompréhensible et inefficace.

Évidemment que non! Surtout si certains de ces véhicules sont, de plus, utilisés en dehors de ce pourquoi ils ont été créés. Il est donc particulièrement pertinent de créer des sous catégories. Ne prenons l'exemple que d'une catégorie d'engins à moteur. Les quads, comme les mini motos ou les mini quads, sont devenus en quelques années une véritable plaie des temps modernes parce qu'utilisés par une minorité de leurs pilotes en dehors des sites dédiés, dans des conditions d'insécurité caractérisées. Ils sont devenus dangereux pour les piétons, les cyclistes et les animaux, et participent à de nombreuses dégradations. Par ailleurs, souvent produits à bas coût, ils ne remplissent généralement pas les conditions de sécurité requises pour circuler sur la voie publique. En France, 61 des victimes d'accidents provoqués par des quads, des mini motos ou des mini quads sont des enfants de moins de 10 ans. Ces engins sont, par nature, accidentogènes. C'est pourquoi il nous semblerait indispensable de légiférer en priorité, en donnant plus de force encore à la loi sur la sécurité, sur la formation des pilotes, sur les émissions sonores, sur les conditions de circulation, le but étant chacun le comprend de protéger à la fois les conducteurs respectueux des règles et les populations victimes. Il nous semblerait normal, par ailleurs, de définir un concept européen de sécurité renforcé et de recyclage obligatoire et, surtout, d'interdire toute importation ne répondant pas à ce concept.